Dieses Wochenende haben in ganz Europa hunderttausende Menschen gegen ACTA demonstriert. Und diese Menschen sind die Gegenwart und sie fordern die Zukunft, und das zu Recht. Sie fordern freien Zugang zu Informationen, sie fordern ein freies Internet, sie fordern ein modernes Urheberrecht, das die Interessen der Verbraucher, der Allgemeinheit und schlussendlich auch die Interessen der Künstler berücksichtigt.

Und sie bedroht jetzt Millionen von Menschen mit strafrechtlichen Sanktionen. Dafür werde ich sicherlich nicht eintreten. Ich bin sicherlich solidarisch mit den Menschen, die jetzt am Wochenende demonstriert haben. Ich werde selbstverständlich gegen das Abkommen stimmen.

Ich bin davon überzeugt, dass hier das Europäische Parlament ein Schutzwall für Grundfreiheiten und für ein freies Internet sein sollte.